Cette population ne cesse de s'accroître depuis maintenant trois décennies.

La fermeture du camp est une décision souveraine. Oui, j'en suis sûre, elle est motivée par un souci de protection de la population des menaces terroristes d'Al Chabab. Toutefois, nous ne pouvons pas abandonner les réfugiés somaliens à leur sort, cela ne résoudra en rien la situation actuelle et n'aura pour effet que de déstabiliser davantage la région et de renforcer les groupes terroristes qui prônent la radicalisation.

Aujourd'hui, en tant qu'Union, nous devons assumer notre rôle de médiateur et, surtout, nous devons motiver une réponse régionale urgente avec trois priorités tout d'abord, le retour et la réintégration des réfugiés dans l'esprit de l'accord tripartite signé entre le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le Kenya et la Somalie. Ensuite, la mise en place de mesures pour la stabilisation de la situation en Somalie, toujours avec une approche qui, en dépassant la réponse d'urgence, vise le développement économique et humain durable des populations. Enfin, le renforcement du dialogue politique entre tous les pays de la région, les organisations subrégionales et l'Union africaine. La sécurité, la lutte contre le terrorisme et la radicalisation sont des défis que nous devons relever conjointement, en tant que partenaires. Nous devons apporter des réponses concrètes et rapides qui soient à la hauteur des dangers qui guettent la région famine, sécheresse et guerre. Il est crucial que notre action vise à trouver des solutions aux principales causes déstabilisatrices